Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten! Mit dem jetzigen Tagesordnungspunkt reißen Sie ein Thema an, das uns mit Sicherheit in den nächsten Monaten beschäftigen wird Wie sieht der Gasmarkt der nächsten Jahrzehnte aus?

versorgt. Deswegen können eigene neue Vorkommen, wie z.

Andererseits muss aber klar sein Es gibt Umweltvorschriften für Fließ und Grundwasser, es gibt Umweltvorschriften für die Gewinnung von Rohstoffen aus dem Boden, es gibt Rechtsvorschriften zum Thema Kohlenwasserstoffressourcen

Und es gibt den Gesundheits und Arbeitsschutz für unsere EU Bürger.

in den Regionen und vor Ort nicht verwirklichen können.

Gasmarkt gegeben werden

Doch bei allem Respekt Selbst wenn die Vorkommen genutzt werden, werden sie immer nur eine ergänzende Rolle spielen.